Il est en effet nécessaire aujourd'hui d'améliorer considérablement la situation concernant la liberté de circulation des travailleurs dans l'Union européenne, puisque nous sommes face au paradoxe suivant un marché permettant la liberté de circulation, mais des systèmes sociaux

Nous avons travaillé pendant plus d'un an au Parlement et nous sommes arrivés, je crois, à trois avancées majeures. La première, qui est absolument essentielle, est le renforcement de la législation applicable, c'est à dire, savoir quelle est la législation applicable à un travailleur mobile les travailleurs détachés, par exemple, mais ils ne sont pas les seuls.

De la même manière, une autre proposition a été retenue la notification préalable par une entreprise de l'envoi d'un travailleur dans un autre pays. C'est absolument essentiel aujourd'hui car, nous le savons, une grande part des travailleurs envoyés dans un autre pays ne sont même pas connus de ce pays. Certaines législations nationales, notamment, admettent qu'en deçà d'une certaine période, il n'y ait besoin d'aucun document pour aller travailler dans un autre pays et qu'aucun contrôle ne puisse se faire. Il y a là, je crois, une atteinte grave à la dignité des travailleurs, à leur sécurité, à leur droit à être affilié à un système de sécurité sociale.

L'amélioration de la coopération entre les États a également été souhaitée par le Parlement, notamment par un système très original qui allie la contrainte sur les États membres par le dépôt de caution et la liberté de circulation.

ce n'est peut être pas assez, mais c'est déjà ça. Nous avions évidemment aussi imaginé, pour les travailleurs frontaliers, cette liberté d'affiliation au système de sécurité sociale, qui est un grand progrès. Je tiens à dire la chose suivante, notamment et principalement à la droite, aux droites, mais pas seulement ne croyez pas que c'est en imitant le populisme et le nationalisme que vous allez répondre au populisme et au nationalisme. C'est même, parfois, un tel paradoxe que certains nationalistes sont devenus plus sages que vous sur les sujets de coordination des systèmes de sécurité sociale. Arrêtez cette obstruction parlementaire permanente, laissez le débat se faire, laissez nous voter pour que nous puissions, nous Parlement, avoir une position forte en vue du prochain mandat.

Pour l'avenir, je voudrais donner à Mme la Commissaire que je remercie de tout le travail qu'elle a fait mon plein accord pour que le règlement de coordination soit désormais révisé à la majorité simple au Conseil, afin de lever les blocages constatés, notamment pas plus tard qu'il y a deux semaines. Cela serait une avancée majeure pour les travailleurs européens qui pourraient être enfin protégés face aux égoïsmes nationaux.